Voorzitter, mijnheer Goebbels, u zou toch moeten weten dat Nederland zijn goede positie te danken heeft aan het keihard werken en het op orde hebben van de financiën. Wist u dat Nederland al jaren de grootste nettobetaler is van deze Europese Unie en wist u dat de Grieken al jaren de grootste ontvanger zijn van geld van Nederland.

Tot crisis in Griekenland. Dit is een verkeerd omgaan met Nederlands belastinggeld. Het is een schande dat u dat niet beseft.